Pero quiero llamar la atención sobre un aspecto que considero crucial la necesidad de asegurar un internet abierto e independiente. Es crucial ahondar los esfuerzos para asegurar la protección legal de la neutralidad de la red como condición indispensable para asegurar la libertad de información y expresión, e impulsar el crecimiento y el empleo. En noviembre, el presidente Obama trazó una clara línea roja al apostar por la adopción de las medidas más estrictas posibles para proteger la neutralidad. En los últimos días, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones propuso impedir que los proveedores de acceso a la red discriminen contenidos o aplicaciones. Se están dando pasos al otro lado del Atlántico Europa no puede quedarse atrás. Garantizar la neutralidad de la red y un internet libre y abierto es básico para garantizar la propia libertad de expresión en la red y su capacidad probada para que el puro talento innovador genere actividad y empleo.